hér stendur er fyrsti flutningsmaður en það eru einnig fleiri flutningsmenn það eru háttvirtir þingmenn þuríður backman ragnheiður ríkharðsdóttir margrét tryggvadóttir og mörður árnason þannig að það eru þingmenn úr öllum flokkum á þessu máli virðulegi forseti málið felst í því að alþingi álykti að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra beiti sér fyrir því að unnt verði að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur sem framleiddar eru hérlendis þannig að þetta er eins og orðin hljóða neytendamál eða lýðheilsumál og gengur út á það að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra komi því þannig fyrir að við getum tekið upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur á íslandi sem eru framleiddar hér en það hafa önnur ríki þegar gert flestöll svíar tóku upp þetta hollustumerki árið nítján hundruð áttatíu og níu danir og norðmenn ákváðu að gera þetta líka fyrir nokkrum árum síðan þannig að það er komin talsverð reynsla á skráargatið skráargatið felur það í sér að sú matvara sem fær skráargatið fær að nota það á vöruna sú matvara uppfyllir ákveðnar kröfur og það eru kröfur vegna magns salts sykurs fitu mettaðrar fitu og trefja það er bara hollasta varan í hverjum vöruflokki sem nær að fá þetta merki það er þær vörur sem eru betri en viðmiðin gefa til kynna í viðkomandi vöruflokki sælgæti gos eða aðrar matvörur sem eru óhollar geta ekki fengið skráargatið þetta merki er ætlað til þess að gefa neytendum færi á að velja hollan mat hratt og örugglega og án mikillar fyrirhafnar þannig að þeir sem fara í verslanir geta verslað hratt inn vörur sem eru merktar skráargatinu ef þeir vilja velja hollar vörur með litlu salti litlum sykri og svo framvegis

danir sem hafa tiltölulega nýlega byrjað að nota þetta merki fyrir nokkrum árum áttatíu prósent neytenda í danmörku þekkir merkið þannig að það er mjög auðvelt að auglýsa það upp ef menn fara í það við íslendingar höfum hins vegar ekki tekið þetta merki upp finnar hafa heldur ekki tekið þetta merki upp en þeir eru með annað merki sem heitir hjartamerkið og eru að velta því fyrir sér að samræma það við skráargatið neytendasamtökin hafa ítrekað frá tvö þúsund og átta skorað á stjórnvöld að taka þetta merki upp og lýðheilsustöð manneldisráð talsmaður neytenda og umboðsmaður barna hafa líka hvatt til þess að íslendingar taki skráargatið upp í skýrslu forsætisráðherra um matvæli frá tvö þúsund og fimm er líka mælt með upptöku slíks merkis og það er bent þar á mjög jákvæða reynslu svía af skráargatinu norðurlandabúar eru eins og allir vita að verða feitir og pattaralegir því miður þetta hefur ekkert með það að gera að hér gengur inn í salinn hæstvirts utanríkisráðherra sem er bara grannur og spengilegur en því miður eru íslendingar í fjórða sæti yfir feitustu þjóðir evrópu því miður þannig að það er alvarlegt mál og þess vegna tel ég að það séu mikil rök fyrir því að taka upp skráargatið við erum nýbúin að gefa út reglugerð um transfitusýrur það er mál af sama meiði sem sú er hér stendur flutti á sínum tíma hefur flutt fjórum sinnum í þinginu sem er líka neytenda og lýðheilsumál og útilokar mikið magn transfitusýra í matvælum sem eru stórhættulegar sýrur og skráargatið er af svipuðum toga það er gefur neytendum val á að velja hollari vöru en í dag gefur neytendum val á upplýstu vali neytendasamtökin sendu nýlega fjórðu áskorun sína til yfirvalda og telja mjög brýnt að íslenskir framleiðendur noti merkið á sínar vörur það er skráargatið og það verði farið í herferð við að kynna það þegar búið verður að taka það upp upptaka merkisins hér á landi ætti að vera mjög einföld og það er líklegast að matvælastofnun mundi leyfa notkun merkisins þetta merki yrði valkvætt þannig að framleiðendur gætu sótt um að fá merkið á matvöru ef hún uppfyllir þau skilyrði sem um er að ræða þetta yrði framleiðendum að kostnaðarlausu ég veit að nú þegar er talsverður áhugi á þessu máli á markaðnum ég vil nefna það til dæmis að fyrirtækið myllan hefur sýnt þessu áhuga og mun líklega taka upp skráargatið á eitthvað af sínum brauðum ef við samþykkjum þetta mál ég hef líka séð í viðtölum við fulltrúa frá mjólkursamsölunni að ef skráargatið verður tekið upp munu þeir líklega breyta einhverju af sínu vöruúrvali en í dag skilst mér að það séu þrjár vörur frá ms sem standast skráargatið það er þá undanrenna fjörmjólk og hreint skyr það er því miður talsvert mikið af sykri í mjólkurvörum á íslandi og ég tel að ms mundi bregðast við hratt og örugglega ef við tökum upp skráargatið þannig að fleiri vöruflokkar hjá þeim fengju skráargatsmerkinguna ég ætla ekki virðulegi forseti að tala lengi ég tel að þetta mál skýri sig sjálft þetta er að mínu mati mjög jákvætt lýðheilsu og neytendamál hjálpar neytendum til að versla hratt og örugglega hollan mat þetta hefur reynt vel á norðurlöndunum og ég vil draga það sérstaklega fram að þetta er fyrsta matvæla eða hollustumerki sem stjórnvöld fleiri en eins ríkis standa að og það er þess vegna saga til næsta bæjar ég skora á þingið að taka þetta mál til frekar hraðrar afgreiðslu það er mjög gott að geta afgreitt það fyrir vorið þannig að við gætum farið að